Jak říkáme u nás doma podle jednoho známého filmu, ono je to asi nepřeložitelné tady do těch jazyků Kde udělali soudruzi z NDR chybu?.

si, že ta chyba je systémová, že to není chyba jednotlivých politik.

o ztrátě konkurenceschopnosti a o podpoře malých a středních podniků. My je na jedné straně podporujeme různými schématy, na druhé straně je dusíme a ničíme nadmírou regulace. V podstatě každá regulace se dá dnes nějak ušlechtile zdůvodnit buď ochranou spotřebitele, nebo ochranou životního prostředí. Ale za těch 10 let, co jste, pane předsedo, ve funkci, ten balík evropské legislativy a evropské regulace narostl.

To je samozřejmě totální selhání a říkají to i členové vaší Komise.

40 Takhle si podřezáváme sami pod sebou větev a těžko pak můžeme hovořit o nějaké konkurenceschopnosti. Evropské instituce jsou zahleděny samy do sebe, evropské politické stany vymýšlejí kandidáty na předsedu Evropské komise, což není ani podle Lisabonské smlouvy, protože tam je napsáno, že předsedu jmenuje Evropská rada s přihlédnutím k výsledkům voleb do Evropského parlamentu. Tady se to dezinterpretovalo způsobem, který je legrační, a skupiny vymýšlejí takové kandidáty, jako je např.

To není odpověď na krizi, ve které se Evropská unie dnes nachází. Ta krize je systémová, a pokud se nezmění paradigma vnímání evropské integrace, tak se nezmění nic.